þrátt fyrir ákvæði fjórðu málsgreinar tíundu greinar þingskapa um lengd þingfundar er það tillaga forseta að þingfundir geti staðið lengur í dag en hvað þingsköp kveða á um er óskað atkvæðagreiðslu um þessa tillögu forseta